Deswegen habe ich gerade die Änderungsanträge, bei denen es um die Freiwilligkeit in den Mitgliedstaaten ging, unterstützt. Es ist gut, dass wir die Schlussabstimmung verschoben haben, um vielleicht in den Gesprächen mit der EU Kommission und dem Rat hier noch etwas Sinnvolles weiterzugeben. Ich möchte noch einmal sagen Ich glaube, der Fonds kann helfen, aber wir müssen die Entscheidungen vor Ort belassen, bei den Mitgliedstaaten.